Ja, es gibt Krankheiten, an die wir uns kaum noch erinnern, die wir vielleicht als Kinder gehabt haben, die, wenn wir etwas älter sind so wie ich lebensgefährlich sein können. Die Menschen haben das ganz offensichtlich vergessen Masern können lebensgefährlich sein.

Aber sie hat sich nicht in Guatemala infiziert, sondern in Deutschland, wo sie zu einem Schüleraustausch war, und sie hat dann nicht wissend, dass sie krank ist diese Krankheit wieder nach Guatemala zurückgetragen. Dort gibt es jetzt plötzlich wieder Masern. Das zeigt doch, dass in Deutschland zu wenig geimpft wird. Es ist nicht nur in Deutschland so, es ist in der gesamten EU so. In allen Mitgliedstaaten geht die Impfbereitschaft zurück.

Wir wissen, dass unsere Impfstoffe sicher sind. Kleinere Nebenwirkungen muss man in Kauf nehmen, weil die Wirkung der Krankheit, die damit ja verhindert wird, verheerend sein kann. Ich halte es fast schon für eine Körperverletzung, wenn Eltern ihren Kindern, für die sie verantwortlich sind, die Impfung verweigern. Sie liefern ihre Kinder damit unter Umständen einer tödlichen Erkrankung aus oder einer Erkrankung, die lebenslange Behinderung verursacht. Das müssen wir den Menschen wieder erklären. Die Menschen haben vergessen, wie wichtig das Impfen ist. Wir müssen es ihnen wieder beibringen.